Das ambitionierte Programm, das Sie vorgetragen haben, hat eine durch alle Einzelpunkte sichtbare und erfahrbare Botschaft Belgien ist ein Land, das mit seiner Präsidentschaft ein Bekenntnis zu einer profunden proeuropäischen Grundhaltung verbindet, und das ist einer der Gründe, warum diese Präsidentschaft für uns alle eine große Chance ist. Ich will mich deshalb im Namen meiner Fraktion zunächst einmal bei Ihnen bedanken, und zwar bedanken auch dafür, dass die belgische Präsidentschaft in der Vorbereitung und in den wenigen Tagen, seit sie im Amt ist, gezeigt hat, dass auch eine amtierende Regierung sehr wohl in der Lage ist, wenn sie sich zu den europäischen Grundwerten bekennt, diese Europäische Union zu führen. Das ist ein guter, ein ermutigender Auftakt dieser Präsidentschaft. Europa ist in einem sozialen Ungleichgewicht. Das größte Problem, vor dem wir alle stehen, ist die tiefe soziale Kluft, die wir in dieser Union haben. Wir reden und das absolut zu Recht über die Finanz und Wirtschaftkrise der letzten Jahre. Wir reden über die notwendigen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen, um diesen deregulierten Bankensektor, vor allen Dingen den deregulierten Spekulationssektor, besser in den Griff zu bekommen. Deshalb ist eine der entscheidenden Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht werden muss, das Regulierungspaket, das wir morgen hier verabschieden werden. Das Bankenaufsichtspaket Das muss in Ihrer Präsidentschaft zum Abschluss gebracht werden. Das Europäische Parlament wird mit breiter Mehrheit die Schlussabstimmung über die erste Lesung zu diesem Paket aussetzen und dem Rat die Chance geben, bis zur September Tagung des Europäischen Parlaments mit einem konstruktiven Angebot auf das Parlament zurückzukommen. Das ist Ihre Verantwortung, das ist aber auch Ihre große Chance, einen Beitrag dazu zu leisten, dass durch mehr Regulierung das soziale Ungleichgewicht in Europa reduziert wird. Denn es kann nicht sein, dass die Lasten und Kosten dieser Krise immer nur bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbleiben. Der Bankensektor muss herangezogen werden. Deshalb ist die Finanzmarktregulierung und auch die Economic Governance also eine Wirtschaftsregierung in Europa, zwingend erforderlich. Aber auch hier gilt die Gemeinschaftsmethode. Ich will an die Adresse des Rates und des Ratspräsidenten ganz klar sagen Institutionen in Europa haben wir genug. Wir brauchen nicht noch zusätzliche Institutionen. Was wir brauchen, ist, dass die Institutionen, die da sind, endlich handeln und endlich europäisch handeln. Denn eines ist auch klar Man kann nicht hingehen und sagen, wir können in Europa zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer nicht durchsetzen, weil im Rahmen der G 20 die USA oder China nicht mitmachen. Umgekehrt wird ein Schuh draus! Wenn der kapitalistische Sektor in Europa mehr reguliert wird, dann werden im Lichte der Dollarspekulationen, die jetzt beginnen, die Vereinigten Staaten von Amerika gar keine andere Wahl haben, als sich dem anzuschließen.

Die Afrika Strategie, die die belgische Präsidentschaft beschrieben und skizziert hat, halte ich für eine Schlüsselfrage der internationalen Politik der Europäischen Union.

Afrika ist ein vergessener Kontinent, und ich finde es mehr als unterstützenswert, dass Sie als Präsidentschaft sagen, dass sich Europa mehr dem afrikanischen Kontinent zuwenden muss. Es gehört aber auch die Erkenntnis dazu, dass Europa sehr spät dran ist, denn andere Teile dieser Erde vorneweg China haben sich dieses Kontinents bereits angenommen.

Da haben wir als Europäer einen anderen Ansatz, einen Ansatz, der auch den Afrikanern eher entgegenkommt. Deshalb volle Unterstützung für die Afrika Strategie der belgischen Ratspräsidentschaft. Lassen Sie mich zum Schluss, Herr Präsident, eine Bemerkung zur Erweiterung machen. Ja, wir sind jetzt in einer wichtigen Erweiterungsphase.

Sie haben die Türkei hier angesprochen. Ich gehöre zu denen, die für einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union sind, und deshalb sage ich Wenn der Rat nicht irgendwann eine Klärung herbei führt, ob er den Beitritt der Türkei wirklich will oder ob er ihn nicht will, wenn wir weiterhin mit dieser Ambiguität, mit dieser Doppelbödigkeit agieren, um